Monsieur le Président, Madame Kroes, dans votre intervention au nom de la Commission, vous nous avez dit Les euro obligations, sans la discipline budgétaire, ça ne marchera pas.

Mais ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est la discipline budgétaire sans les euro obligations. Ce que nous proposons au Parlement européen, c'est un équilibre entre les deux. Aujourd'hui, le paquet que vous proposez est déséquilibré.

Lorsque Standard Poor's a dégradé la France, il y a quelques semaines, ce qu'elle disait, c'était L'austérité seule, ça ne marche pas. Vous n'êtes pas obligée de me croire, vous n'êtes pas obligée de croire la gauche dans ce Parlement européen, mais vous pouvez croire les agences de notation, si vous les écoutez davantage. L'enjeu est bien de mettre en place dès aujourd'hui une feuille de route, car on ne sous estime pas les enjeux juridiques, les complexités techniques. Mais c'est justement parce que c'est compliqué, qu'il faut commencer tout de suite, pour envoyer un signal et se mettre le plus rapidement possible en ordre de bataille. Et au delà des enjeux techniques et juridiques, la question est quand même d'abord politique. Est ce qu'on a envie, aujourd'hui en Europe, de faire ce que les États Unis ont fait il y a deux cent vingt ans chez eux, c'est à dire mettre en commun, progressivement, leur dette publique pour être solidaire et pour marquer une volonté politique de créer une union politique? Au Parlement européen, je pense qu'il y a une majorité pour aller dans cette direction. Surprenez nous à la Commission européenne!